De druk moet verder opgevoerd worden om hier een eind aan te maken, maar we zullen dit niet alleen kunnen doen. Om echt effectief te zijn, is een brede coalitie nodig en in het bijzonder in de regio zelf. Daarom moet de Europese Unie kijken naar wat Turkije doet maar ook en dat is meer recent naar de initiatieven van de Arabische Liga, en met name het initiatief dat op 28 augustus door de Liga werd goedgekeurd. Dit initiatief roept onder meer op tot een onmiddellijk beëindiging van het geweld, de scheiding van het leger van het politieke en civiele leven, de vrijlating van gevangenen, presidentsverkiezingen op het einde van het mandaat van Assad in 2015, maar ondertussen een overgangsperiode, beheerd door een regering van nationale eenheid met vertegenwoordigers van de oppositie, die vrije verkiezingen organiseert vóór het einde van dit jaar. En natuurlijk een nieuw parlement dat nadien ook een nieuwe grondwet voorbereidt.